Doamnă președintă, domnule Comisar, dezbatem în seara asta două rapoarte importante, dar cred că raportul domnului Gahler este soluția pentru o politică comună de securitate și apărare. Este un raport substanțial, care ne arată care ne sunt limitele și cum răspund aceste limite ambițiilor dintr o strategie și dintr o conceptualizare de politică comună. Fără îndoială, situația securitară, în special în spațiul mediteranean, situația bugetelor, reduse aproape în toate statele membre, situația celor 28 de piețe diferite de apărare, departe de a avea o piață unică, ne spune foarte clar că avem o capacitate redusă de a reacționa la riscurile și vulnerabilitățile unei situații securitare din ce în ce mai precare. Soluția este să folosim sloganurile, acel celebru pooling and sharing, de o manieră eficientă statele membre să colaboreze statele membre să încerce să și compatibilizeze domeniul de apărare, să încerce să realizeze întreprinderi europene comune, ca o soluție atât pentru întărirea capacității de apărare, cât și pentru întărirea gradului de ocupare

Aici suntem în deplin acord cu propunerea domnului Gahler, ca Agenția Europeană de Apărare să fie pivotul care să coordoneze aceste politici de compatibilizare, care trebuie să genereze și o competitivitate mai mare a industriei de apărare, pentru că, dincolo de ceea ce ne propunem, limitele ni le am văzut. Am văzut ceea ce s a întâmplat în Libia, am văzut incapacitatea noastră de a reacționa și de a ne susține o ambiție comună. Nu putem fiecare, separat, să răspundem unor provocări globale. În schimb, putem împreună, punându ne capabilitățile alături, să reacționăm eficient și să facem din Uniunea Europeană nu doar un jucător ambițios în politica de securitate, ci și un jucător eficient, ceea ce ar aduce mult mai multă vizibilitate și respect în politica de apărare.